Aș dori să fac câteva precizări cu privire la finanțarea și funcționarea Fondului european de ajustarea la globalizare. Nouă state membre, printre care și România, țară care prezintă o vulnerabilitate crescută la efectele globalizării, nu au accesat până în prezent acest fond. Unul dintre motive este caracterul restrictiv al criteriilor de eligibilitate, chiar și după revizuirea acestora în 2009. FEAG este un instrument util, atâta timp cât este unul flexibil. Doresc însă să atrag atenția că autoritățile române responsabile nu au adoptat nici până în prezent cadrul legislativ necesar accesării FEAG. Iar asta se întâmplă în condițiile în care, în ultimii doi ani, numărul de șomeri din România a crescut continuu, iar țara noastră a anunțat în vară cele mai multe restructurări din spațiul UE.